Ich habe mit Mario Mauro mehrfach in der Vorbereitung dieser Diskussion gesprochen. Mario war vorgestern bei mir in meinem Büro, ich habe zu ihm ein sehr, sehr kollegiales Verhältnis. Deshalb kann ich ohne emotionale Wallungen folgende Fragen stellen Könnten Sie es sich vorstellen, dass der Grund für die komplexe Debatte in Italien darin besteht, dass Italien nach meiner Kenntnis das einzige demokratische Land ist, in dem der größte Medienunternehmer zugleich der Regierungschef ist? Könnte es sein, dass diese Verquickung von Interessen genau zu der Debatte führt, die wir hier haben?